Domnule președinte, ca să contracarezi propaganda trebuie să i înțelege mecanismele. Ele pot fi diferite de la țară la țară. În România, de pildă, tezele lui Dughin sunt difuzate de fundația unui fost prim ministru socialist, prin conferințele unui actor de la Teatrul Național și cu ajutorul unui colonel în rezervă. Toate astea în condițiile în care guvernul actual este el însuși sursă de referitor la Comisia Europeană și la Parlamentul European. MCV este descris de către miniștrii ca instrument bazat pe informații eronate, iar rezoluțiile adoptate aici ca niște manipulări electorale. Nu i de mirare, de aceea, că premierul, fosta noastră colegă Dăncilă, e lăudată de Sputnik în fiecare săptămână. Să adăugăm că principalele posturi TV de știri sunt controlate de condamnați pentru corupție, care susțin că statul de drept este o manipulare a lui George Soros. În fine, Facebook a închis 31 de pagini care manipulau opinia în favoarea social-democraților români.